virðulegi forseti þetta kann að vera möguleg skýring sem háttvirtur þingmaður nefnir hér að það sé í þessu þríhliða samkomulagi gert ráð fyrir því að búið verði að hækka stýrivextina þegar stjórn sjóðsins tekur málið fyrir en það þarf að upplýsast þeir sem standa að samkomulaginu þurfa að upplýsa þetta viðbrögð ráðherranna sem undruðust þessa hækkun bendir til þess að þeir hafi ekki átt von á henni hafi þeir ekki átt von á henni hafa þeir lesið skjölin þannig að ákvörðun yrði ekki tekin fyrr en eftir að stjórn sjóðsins væri búin að fjalla um málið og orðalagið letter of intent væri ekki ákvörðun heldur ásetningur sem er um eitthvað sem menn ætla að gera ef þannig að mér finnst málið vera þannig vaxið að það kunni að vera